Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'infiltrazione in Europa di terroristi ed altri membri di organizzazioni criminali attraverso lo sfruttamento del sistema di diritto di asilo è un problema attuale e dalle imprevedibili conseguenze. La possibilità per le autorità designate dagli Stati membri e per l'Ufficio europeo di polizia di chiedere il confronto dei dati dattiloscopici con quelli registrati nella banca dati Eurodac, ai fini della lotta contro i reati di terrorismo e altri reati gravi, rappresenta un significativo passo in avanti rispetto alla proposta precedente. Sono convinto che le misure contenute nella relazione permetteranno di prevenire queste situazioni e di integrare al contempo la sicurezza europea. Il lavoro svolto dalla relatrice va nella giusta direzione e per questo vi ho dato il mio sostegno.